Gospođo predsjedavajuća, Parlament i Vijeće mogu dio svojih ovlasti delegirati Europskoj komisiji temeljem Lisabonskog ugovora. Donošenje odredbi koje zahtijevaju političke odluke koje spadaju u odgovornost zakonodavca ne mogu se delegirati, ali se mogu dopunjavati ili izmijeniti dijelovi zakonodavnog akta koji nisu ključni. U temeljnom aktu moraju se izričito definirati cilj, sadržaj, područje primjene i trajanje delegiranja te utvrditi uvjeti koji vrijede za delegiranje ovlasti. Glasovala sam za ovo izvješće, jer daje niz konkretnih i praktičnih preporuka koje će doprinijeti učinkovitijem nadzoru država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije.